À côté du Fonds de solidarité, qui intervient quand il est trop tard, quand il faut indemniser les victimes, ne pourrait on pas penser à un fonds mixte privé public qui pourrait, par exemple, intégrer des mairies, des assurances et aussi une série d'acteurs pour avoir un fonds de prévention qui puisse mieux équiper les zones les plus sensibles, par exemple en canadairs de réserve même si je sais que c'est très onéreux